Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem na informacijama koje nam je dala Komisija.

Smatram da u političkim okolnostima trebamo napraviti iskorak i u smislu olakšavanja viznog režima za državljane Ukrajine. Predlažem Komisiji da intenzivira razgovore sa SAD om u pogledu jednakog tretmana hrvatskih državljana u dobivanju vize, a isto tako i da se pomogne Hrvatskoj vladi u naporima za pristupanje Schengenu kako bismo, kao nova članica, imali vanjsku granicu i kratak period do pristupanja šengenskom sustavu jer i to je jedan od onih aspekata koji se odnose na načelo europske solidarnosti.